Jak zmínil komisař Füle, již více než dva roky probíhají, zatím neúspěšně, jednání mezi nejvyššími představiteli kyperský Řeků a kyperských Turků o znovusjednocení. Tato jednání probíhající za aktivní pomoci generálního tajemníka OSN Ban Ki moona a jeho zvláštního pověřence Alexandera Downera vstupují v těchto dnech a týdnech do závěrečné fáze.

Buď se podaří najít pro obě strany uspokojivé rozumné řešení tohoto dlouholetého sporu, nebo pod vlivem změn na Blízkém východě dojde k definitivnímu a trvalému rozdělení Kypru s fatálními následky pro kyperské Řeky

Chtěl bych proto znova i z tohoto místa apelovat na představitele obou komunit, prezidenta Christofiase i doktora Eroğlu, aby se soustředili na úspěšné dokončení jednání a nepodnikali žádné kroky, které by vedly k dalšímu stupňování napětí. Je v zájmu obou komunit dojít k trvalému rozumnému kompromisu tak, aby Kypřané mohli společně rozhodovat o osudech Kypru, včetně jeho nerostného bohatství v pobřežních vodách.